Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, à Lampedusa, avec le docteur Pietro Bartolo, qui est à côté de moi, j'ai vu la mort dans le regard tétanisé des exilés tout juste sauvés. À Grande Synthe, dans ma ville, parmi les milliers de Kurdes que j'ai accueillis, j'ai entendu la détresse de Mustapha, syrien, me racontant comment les passeurs jetaient par dessus bord des passagers pétris de peur. À Tarifa, j'ai ressenti la terreur lorsque nous avons voulu traversé le détroit de Gibraltar à la nage et que les secouristes nous l'ont formellement interdit car trop dangereux. Pourtant, chaque jour, ils sont nombreux à tenter ce pari impossible. À Strasbourg, aujourd'hui, je me demande où est passée notre humanité? Je suis atterré par cette Europe qui refuse d'assumer sa responsabilité devant l'Histoire. Je suis furieux contre les prétendus responsables politiques qui préfèrent laisser la Méditerranée devenir un cimetière à ciel ouvert plutôt que d'agir en lançant dès maintenant une mission européenne de sauvetage en mer! C'est pourtant une priorité absolue! La seule chose que nous promet Ursula von der Leyen, c'est une approche plus soutenable en matière de recherche et de sauvetage. Ce jargon est indigne car la réalité, c'est que des êtres humains se noient chaque jour et que l'Europe ne fait rien! Il est temps que cela change!